EUR ausgegeben werden. Nach Einschätzung des Rechnungshofs liegt die Fehlerquote zwischen 2 und 5 das heißt, zwischen 180 und 450 Mio. EUR sind nach dieser Kalkulation falsch ausgegeben worden. Wenn dann der Rechnungshof zum Ergebnis partially effective kommt, dann ist das für mich, in Schulnoten übersetzt, bestenfalls eine Vier minus. Es scheint mir merkwürdig, dass die Kommission es gar nicht für nötig hält, dazu Stellung zu nehmen. Ich halte das für ein beredtes Schweigen. In seiner Empfehlung sagt der Rechnungshof, die Kommission solle damit fortfahren, die Finanzierungsregeln zu vereinfachen. Damit bin ich einverstanden. Der zuständige Ausschuss hat das ähnlich diskutiert. Womit ich aber nicht einverstanden bin, ist, dass die Kommission in ihrer Stellungnahme zur Empfehlung des Rechnungshofs diese Empfehlung geradezu ins Gegenteil verkehrt. Der Rechnungshof sagt in seiner Empfehlung, dass man dieses Ziel der Vereinfachung mit dem Ziel einer kosteneffizienten Kontrolle verbinden muss, die ausreicht, um dafür zu sorgen, dass das Geld ordnungsgemäß ausgegeben wird. Die Kommission dagegen sagt, dass sie eine kosteneffiziente Kontrolle und vorschlagen will, dass es tolerierbare Fehlerrisiken gibt, die man von vornherein einkalkuliert. Das ist kein vernünftiger Umgang mit dem Geld der Steuerzahler! Da sollte die Kommission umdenken, und dieses Parlament sollte den Rechnungshof in seiner kritischen Arbeit unterstützen.